Domnule președinte, dialogul cu Ucraina pentru eliminarea vizelor a fost lansat încă din 2008. De atunci, Comisia a făcut numeroase rapoarte de progres, în principal după ce au început manifestațiile din noiembrie 2013 în Maidan și după alegerile din 2014. A fost foarte greu pentru Ucraina în toată această perioadă și, trebuie să spunem adevărul, nu a existat un consens în Parlamentul European pentru condamnarea agresiunii rusești împotriva Ucrainei și, implicit, a Crimeei. El a venit ceva mai târziu și cu sancțiuni. Au murit oameni în timpul acesta

Tocmai de aceea, este vital să i ajutăm. Susțin eliberarea vizelor, în paralel cu o monitorizare atentă a ceea ce se întâmplă în Ucraina.